Herr Präsident! Es ist ein schlechter Scherz, dass 2013 als das Europäische Jahr der Bürger ausgerufen wird. Denn genau diese Bürger werden ohne gefragt zu werden von der EU enteignet.

Der Bürger muss die Möglichkeit haben, direkt in seinem Land abzustimmen, ob er einen Umbau, eine Transferaktion will, oder ob er einen Umbau der EU in einen Bundesstaat haben will.